Köszönöm szépen az Ön tájékoztatását, nagyon figyelmesen hallgattam, és úgy látom, hogy ezen a közös felügyeleten kívül kívánnák tartani a zónán kívüli tagállamok bankjait.

A kérdésem az, hogy hogyan nyitott? Nem keletkeztet jogot, ugyanakkor rögtön kötelezettségeket ró a belépőre, miközben nem jelent védelmet. Ha egy ország kint marad, akkor lehet, hogy semmilyen információt nem kap meg, vagyis mindenből kimaradhat. Azonban akár belép, akár kint marad az ország, zónán kívüliként nem fordulhat az ESM hez, tehát, Biztos Úr, csak a saját erejében bízhat. Vagyis a zónán belüli pénzintézetek nagyobb védelmet és biztonságot tudhatnak magukénak. Tegyük fel a kérdést válaszoljon Ön rá a befektetők nagyobb biztonságot látnak a zónán belüli bankokban, mint a zónán kívüli bankokban elhelyezett pénz esetén?